Ich möchte mich bei Pilar del Castillo und bei Evžen Tošenovský sehr herzlich für ihre Berichte bedanken. Sie haben sowohl mit dem elektronischen Kommunikationscode als auch mit der GEREK-Verordnung dazu beigetragen, dass in Europa hinkünftig mehr Rechts und Planungssicherheit im Bereich der Telekommunikation herrschen wird, dass der digitale Binnenmarkt weiterentwickelt wird, gerade was das GEREK betrifft. Sie haben dafür gesorgt, dass mehr Flexibilität in Bezug auf die Regulierung bei den Mitgliedstaaten erhalten bleibt, ohne dabei die Regulierungskompetenz einzuschränken. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur und digital skills sind heute und das hat Kommissar Ansip schon erwähnt wesentliche Treiber für die Wettbewerbsfähigkeit und somit auch für Wachstum und Beschäftigung in Europa. Allein in Österreich, in meinem Heimatland, würden Investitionen von 10 Mrd.

Digitale Infrastruktur umfasst den Aufbau von 5G wir haben es heute schon gehört Highspeed Internet, die Möglichkeit des autonomen Fahrens, das Internet auf internet of things artificial intelligence und vieles mehr. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist der europäische Kodex für die elektronische Kommunikation, der mit dazu beitragen wird, dass der Breitbandausbau insbesondere im ländlichen Raum forciert wird. Ich glaube, da war heute auch schon eine Frage dazu. Aber nicht nur das. Der neue Kommunikationskodex wird wesentliche Voraussetzungen auch dafür schaffen, dass Investitionen in superschnelles Internet überhaupt erst stattfinden können.

Nämlich indem sichergestellt wird, dass in den nächsten zwei Jahren ausreichend 5G Frequenzen für den Netzausbau zur Verfügung stehen und Netzbetreiber mindestens 20 Jahre Planungssicherheit bei den Frequenzlizenzen haben. Aber nicht nur für den Produzenten, auch für die Konsumenten gibt es Vorteile es wurde heute schon angesprochen Der Kodex wird sicherstellen, dass Auslandsgespräche innerhalb der EU wir nennen es immer noch Auslandsgespräche maximal 19 Cent pro Minute kosten können, dass ein leichterer Dienstewechsel und Rufnummernmitnahme möglich ist, dass preiswerte Kommunikationsdienste zur Verfügung stehen, Transparenz besteht, Sicherheit in Bezug auf Schadprogramme erhöht wird und dass die Bürger in Notfällen besser geschützt sind, indem Notrufe mittels Anruferortung besser nachverfolgbar sind und es auch einen öffentlichen Warnhinweis mit Profil Telefonie gibt.